Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, de débat en débat, nous avons l'impression que la situation au Myanmar ne cesse de se dégrader. Désormais, ce sont les journalistes qui sont persécutés, condamnés, emprisonnés au motif qu'ils rapportent ce qui s'y passe, témoignent de la cruauté sans fin du pouvoir birman et continuent à témoigner du nettoyage ethnique des Rohingyas qui est, selon l'ONU, un génocide. C'est pourquoi nous exigeons, encore une fois, des sanctions et la mise en place urgente d'une enquête internationale. Nous appelons aussi le Conseil de sécurité de l'ONU à faire traduire les responsables devant la justice internationale. Il n'y aurait rien de pire que de s'habituer à l'horreur. Et j'ai peur, parfois, que nos yeux finissent par s'habituer aux horreurs commises en Birmanie depuis trop d'années déjà.